Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Madame le Ministre, cet accord a d'abord le mérite d'apporter une certaine clarification juridique, comme mes collègues l'ont rappelé.

Ces dispositions améliorent l'information des patients, la qualité des soins, les coûts et les procédures de remboursement. Je suis également satisfaite de ce système d'autorisation préalable pour les soins les plus lourds, notamment les soins hospitaliers, les soins spécialisés ou ceux qui présentent un risque particulier pour les patients.

Cependant, j'ai un sentiment partagé sur les conditions de mise en œuvre de cette procédure qui peuvent présenter des risques d'inégalité de traitement entre les patients des États membres.

Il faut être attentif à ce que ce terme de raisonnable ne mette pas en péril les besoins des patients. Nous devons également être attentifs à ce que les États membres mettent en place des procédures financières de manière à éviter que les patients, et notamment les plus modestes d'entre eux, avancent des frais trop importants. Il ne serait pas acceptable que des difficultés administratives amoindrissent les droits des patients. Enfin, les décisions différentes des États membres sur le remboursement des coûts engendrés par les soins peuvent aussi conduire à des inégalités entre les patients s'il y a d'un côté un remboursement minimum et, ailleurs, autre chose.